Es ist schade, dass dieser Ausschuss nicht mehr öffentliche Beachtung gefunden hat. In ganz vielen Punkten ist auch dem, was Othmar Karas und Olle Schmidt gesagt haben, zuzustimmen Ja, wir brauchen mehr Europa in ganz zentralen Bereichen. Äußerst unglücklich ist es aber, auf der Suche nach etwas Besonderem zu sagen, wir brauchen zunächst einmal 5 mehr Budget. Das kann und wird nicht verstanden werden, weil damit das Pferd vom Schwanz aufgezäumt wird. Zuerst brauchen wir diese Reformen, die, die eigentlich schon in Maastricht, spätestens in Nizza vorangebracht hätten werden sollen, und die es bis heute nicht gibt. Erst dann kann man über andere Formen von Einnahmen und vor allen Dingen von erhöhten Einnahmen sprechen.